Tisztelt Elnök Asszony! 2019 ben az Európai Bizottság kiemelt feladata a hétéves költségvetés, a kompromisszum megtalálása a Tanáccsal és a Parlamenttel. A fő kihívás a centrum és a periféria országai közötti szakadéknak a csökkentése és az Unió szétesésének megakadályozása. Ennek érdekében az uniós források hatékony felhasználására van szükség, mindenek előtt közös fellépésre, szigorú fellépésre a korrupció ellen. Kiemelten kell támogatni a jelentős hozzáadott értéket teremtő kkv kat, amelyek így képesek lesznek a bérek emelésére, megfékezve az Unión belüli egyirányú munkaerő vándorlást, ami mindkét oldalon társadalmi feszültséget okoz. Mindezzel ellentétes a Bizottság javaslata, amelyik a kohéziós alapokat jelentősen csökkentené.